Der um 5 höhere Haushaltsansatz ist begründet Auswärtiger Dienst, Grenzschutz, Terrorismusbekämpfung, Erhöhung der Entwicklungshilfe, Geld für Forschung und transnationale Infrastrukturen.

Noch glaubwürdiger wären wir, wenn wir auch aufzeigten, wo Europa effizienter sein kann, wo es möglich ist, Geld einzusparen. Dazu zählt sicher die Vielzahl von Agenturen, die ein extrem teueres Eigenleben führen, dazu zählt die Landwirtschaft, wo es einigen Mitgliedstaaten immer noch nicht gelungen ist, die marktnähere Flächenpauschale einzuführen. Als Berichterstatter für die Zukunft der Strukturpolitik sage ich aber auch, dass dazu auch die Europäische Kohäsionspolitik zählt.

Wenn aber in Europas Regionen weniger Armut herrscht, kann die Solidargemeinschaft Europa sich auch zurücknehmen. Die eingesparten Gelder könnten stärker in den europäischen Mehrwert investiert werden, z.

in eine kluge Verknüpfung von Strukturfonds und transnationalen Netzen in den Grenzregionen.

Wir machen es uns auch zu leicht, wenn wir einfach auch die reicheren Regionen als besonders förderungsbedürftig definieren. Dies ist nach meinem Verständnis eine Einladung zur Geldverschwendung. Wir verlassen das erprobte Phasing out Phasing in System, wir bieten einfach keine Anreize mehr. Wir garantieren eine dauerhafte Subventionierung für alle Regionen fast bis zum Durchschnitt der Wirtschaftskraft.